Il est légitime que nous ayons, nous mêmes, le souci d'une bonne protection réciproque et intelligente. Ces marques protègent les investissements des entreprises et elles contribuent à la création pour l'avenir. Le phénomène exponentiel de la contrefaçon est la preuve éclatante de la valeur de ces marques et de l'importance qu'y attachent les consommateurs. Voilà pourquoi il est important et essentiel d'en moderniser le cadre de délivrance et de mieux les protéger. D'abord, notre capacité à donner une réponse crédible au défi des contrefaçons en transit sera bien perçue comme un test de notre détermination, à nous Européens, à faire respecter nos propres lois.

Je voudrais dire

notamment au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Deuxième et dernier point ne laissons pas des logiques de structures ou des considérations strictement financières effacer ou éclipser la nécessité de rendre les marques plus faciles d'accès et moins coûteuses pour nos entreprises, et notamment pour les